Hvala, spoštovana podpredsednica. že prej sem pri proračunu, rebalansu omenjal zadevo, in sicer da se poveča program investicijsko vzdrževanje gradnje državnih cest za pičlih šeststo tisoč evrov in vzame, zmanjša podpora programa migracije, mednarodna zaščita in integracija za šesto tisoč evrov . Zakaj sem vložil amandma? Iz enega preprostega vidika, ker cesta je že bila, delno sanirana, potem smo imeli fazo, da se v treh fazah, rekonstrukcija opravi, občina Krško je že pred leti prevzela del finančnih obveznosti in poskrbela za vso potrebno projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo ceste in ostalo spremljajočo infrastrukturo skozi naselje Zdole. dokumentacija je bila naročena z namenom, da se pospeši obnova omenjenega odseka ceste in tako omogoči uporabnikom normalno prevoznost. v proračunu dva devetnajst sicer je bilo planiranih teh nekaj sredstev v NRP-ju, vendar zdaj z rebalansom se naj bi pa vzelo, ampak menim, da za šesto tisoč evrov pri eni cesti, da se vzame, od migrantov, ko damo skoraj osem milijonov, je pa res, bi lahko rekel, zelo nizek znesek. Hvala . Hvala lepa. Želi še kdo izmed poslancev ...